sem res. velika ljubiteljica že od vedno. veliko let, so bila najljubša, najljubša žival psi, zdaj zadnje leto pa, odkar imam mačko, so pač mačke. sicer pa na splošno vse domače živali, predvsem pač mačke in psi. imela sem dva psa, drugih živali pa ne. Ne, v resnici sem imela enkrat tudi želvo. In, nekih šest zlatih ribic. najprej kot otrok sem imela, malega, pudeljčka, potem drugi pes je bila mešanka, ne vem točno, kakšna, med pudljem in terierjem, se mi zdi. Tako. prva psička je bila Hani, Hani Bersonska, pravzaprav. z bratrancem sva imela prijavljeno psarno, tako da je bila prva taka, druga je bila pa Dida, sem ji pa dala ime po eni skladbi, ki mi je mi je bila vedno všeč, in, ime mi je bilo vedno všeč, tako da sem potem tej psički dala tako ime. ta druga psička Dida, je bila, kot sem rekla že prej, mešanka. dobila sem jo, na kliniki, kjer je bila privedena kot, izgubljenček, najdenček. In, nekoč, ko sem izrazila željo, da bi spet imela psa, mi je veterinarka rekla: "Tale psička bi bila pa zate." In res, ko sem jaz prvič videla to psičko in, ona mene, sva takoj vedeli, da sva si namenjeni. tako da, res, vzela sem to psičko, ne spomnim se več točno, katerega leta. Mislim, da je bilo dva tisoč štiri. psička je bila nekaj let stara, v zelo slabem stanju, skoraj brez dlake. Tako pač videlo se je, da je, pač bila nekaj časa na terenu. sicer pa zelo prijazna, se je tudi videlo, da je živela pri do takrat očitno prijaznih ljudeh, tako, Bila je z mano nekih šest let, se mi zdi. velike težave so bile, ker se je bala grmenja. Tako da je bilo treba dajati tudi pomirjevala in, v zadnjih letih, ko mene ni bilo več toliko doma, ker sem bila v službi, je to težko prenašala in, je bilo na koncu potrebno, jo uspavati. ta mačka, ki ji je ime Keti, je, res veliko sama, ampak ni kakšnih težav. mislim, da se fino zamoti, veliko spi, vendar ko pridem, je pa veliko igranja in, tako, pač ji je dolgčas, ampak, ni kakšnih težav. je zelo prijazna, igriva muca, zabavna, to mačko sem pa videla na Facebooku. Jih je ena gospa Uršula, dala novico na Facebook, da so se skotile tri mačkice, in če, in če, in, takoj, sem ji poslala sporočilo, da sem kandidatka za eno od njih, in sicer sta bile v leglu dve črno-beli in ena tigrasto bela. In takoj sem napisala, da bi jaz črno-belo. tako da potem sem, čez kakšna dva meseca šla to pogledat, v Sušo v Poljansko dolino in, v bistvu sem izvedela, da je ta črno-bela, mačka v bistvu samček, želela sem si pa samičko. In potem sem si v bistvu izbrala to tigrasto belo, ker je bila tudi najbolj prijazna in, tako, tudi lastnica je rekla, da da je pač najbolj tako crkljiva, tako da sem se potem, odločila za to mačko. Je pa res, da sem se potem spomnila, da sem kot, ne vem, približno v najstniških letih je imel bratranec, mačka Naceta in je bil ravno take barve. Tako, po vrhu tigrast, spodaj po trebuščku bel in takrat sem si rekla: "Če bom kdaj imela mačka, bo ravno takšen." Pa nisem bila ravno navdušena nad mački do takrat. mački so se mi priljubili, ko je imel bratranec mačka Pajota in ta maček, mi je pa res zlezel pod kožo in, ko je umrčkal, me je to res prizadelo. tako da imam zdaj mačka, za kakršnega sem nekoč rekla, da bi, če bi ga imela, bi imela takega. Tako da, ja, zdaj imam tako mačko, zelo, zelo, zelo živahno. ne, to je notranja mačka, ker, sedaj živim v stolpnici in, je pač notranja mačka. To mi je kar težko, ker vidim, kako opazuje, zunanji svet na balkonu in na oknu v kuhinji, tako, to se mi, to se mi kar smili, ampak pač razmere so takšne in ... Sicer se ima pa zelo lepo. tukaj tudi ni preveč mačk v okolici. Ne vidim kaj veliko mačk. Verjetno parkirišče, cesta. je pa hecno, da je tam pri eni sosednji stolpnici so očitno otroci pod, pod balkon zunaj, pripravili eno, hiško in hrana je tam in očitno za te zunanje mačke, skrbijo eni otroci. Tako da lepo. Ja, zdaj, v preteklosti ne, nikoli nisem živali nikamor dala, nikoli jih nisem, tudi vzela s sabo. takrat je pač nekdo, prihajal in, poskrbel za njih, zdaj v prihodnosti, odkar sem v stanovanju, pa ne vem, kako bom. tako, če bom odsotna dva, tri dni, potem mislim, da pri mački ni problem. Pride vsak dan enkrat, dvakrat kakšna prijateljica, se malo podruži in je to to. Če bom odsotna dalj časa, pa še ne vem. Verjetno bo treba v hotel. Nisem ravno navdušena, ampak mislim, da bo to potrebno. Sicer bomo pa glede na situacijo letos videli, če bomo lahko deset dni sploh odsotni. Hodim rada. ravno pred korono sem uspela še ujeti ene take počitnice in sem šla na Tenerife. In, sem ravno, ravno še uspela priti domov. Meje so se že zapirale, tako da sem bila zelo, zelo, zelo nervozna, a mi bo uspelo priti domov. zaključila sem, v lanskem letu sem pač dala odpoved v, prejšnji službi in sem se odločila, da si privoščim ene take fajn počitnice, ko štartam na novo. sicer sem bila samo pet dni pri enih prijateljih, ke tam živijo. Tako da sem bila z njimi v hiši. oni živijo v hiši še z enimi prijatelji pa še, še z enim gospodom, ki je v bistvu lastnik te hiše, in še en možakar je bil, s Finske. Tako da so to taka neka mini komuna. In, v bistvu je bilo ful, bilo res zanimivo. tako, ker, pač, se družijo skupaj, predvsem z dvema prijateljema so oni stalno skupaj. vsak ima pač svojo sobo, svojo kopalnico, jejo skupaj in tako. tako da ja, je bilo luštno, smo hodili po izletih. je bil že problem korona, je bilo tam kar panika, tako da potem, ko sem šla nazaj, je bilo že rečeno, da se meje zapirajo, in res me je skrbelo, a bom prišla do doma v redu. pa predvsem zato, ker se je ravno na Kanarcih to nekako najbolj začelo in bi bilo zelo neugodno, če bi nas kje ustavili in bi povedali, s kje prihajamo. in, ja, dva dni za tem, ko sem prispela, so leti s Kanarcev prenehali. Tako da če bi bila še malo, bi ostala tam za dva meseca. Tako. Ja, luštno. kar pogrešam kakšne izlete, kakšna, potovanja. Ravno prej sem gledala, neko križarjenje po Jadranu in, me zelo navdušuje. po Dalmaciji, po otokih, ampak ne vem, kakšna bo situacija. Če ne bomo bolj v Sloveniji letos že spet. Tako. To pa v bistvu, nisem nikoli razmišljala, vedno je bilo tako, ja, da smo poleti bolj, hodili naokrog. Ampak, mi je zadnje čase tudi zelo, blizu zima, sneg. Končno so spet normalne je bila spet normalna zima. Sem bila letos parkrat, ne vem, v Tamarju pa v Kranjski Gori tako res na snegu. Na Vogel mi ni uspelo priti, pa je božansko, no, po fotografijah sodeč je čudovit. Tako da imam še namen to narediti, glede na to, da je še vedno veliko snega. Mogoče grem v petek že v Tamar. Ja, zdaj se predvsem sprehajam. sem leta nazaj, šla spet, sem imela učitelja smučanja. Pa to se je pol nekako tako čudno vse končalo, tako da sem se potem odločila, da mogoče glede na to, da je oprema zelo, zelo draga, pa glede na to, da ne vem, a mi je to tako fajn ali ne, sem se odločila, da bi mogoče rajši, investirala v tek na smučeh. tako da to, to si zelo želim, ampak vsako leto se nekako tako čudno izvede, da mi to ne uspe. Ali zdravje ali situacija, tako da ... Sem pa sicer dogovorjena samo ene parkrat tekla na smučeh, sem pa dogovorjena z mojo nekdanjo profesorico športne vzgoje, ke je bila včasih, v reprezentanci v teku na smučeh, da se majčkeno zmeniva, pa greva kdaj na Pokljuko, da mi pač, da me majčkeno uvede pa tako. Tako da to, to se kar veselim, ampak bomo videli. Mogoče je zdajle čas, ke bo konec sezone, bojo tudi razprodaje in bo oprema, ta tekaška, res poceni. Tako da bi se kar splačalo to nabaviti in potem zaštartati. Je pa v Medvodah sicer en poligon, za tekačenje, kar je zdaj kar blizu, ne. Včasih to ni bil problem. Si ... Petdeset metrov ven s hiše so bile proge in to je bilo res vrhunsko. Zdaj pa pač se je treba odpeljati na Pokljuko ali pa nekam in to je pač takoj težje, ne. Letos je bilo pa tudi na Pokljuki tako. Sem že hotela letos enkrat na Pokljuko iti vsaj malo pohajat, pa so ravno pred svetovnim prvenstvom v biatlonu zaprli Pokljuko in sploh nisi mogel tja. Tako da mogoče mi uspe tudi še tja. Je pa povsod taka gužva, tako da to mi pa tudi ni všeč. Tako. ja, zaenkrat to. Drugi športi, ne vem, fino bi mi bilo drugače tudi smučanje pa tako. Ampak, mislim, da bi vseeno rabila enega učitelja še. takrat sem imela enega učitelja, je pa kar tako majčkeno bolj adrenalinski. Tako da me je pa kar, tako, se mi zdi, da me je kar majčkeno prehitro, forsiral in, po nekih divjih progah vodil in ledenih, tako da sem nazadnje tudi zelo, zelo padla in se mi je kar majčkeno vse skupaj zamerilo. Ampak bi, bi, bi še poskusila. Ja, v bistvu to je bilo pa zelo, zelo priročno. tam, kjer sem pač odraščala, smo živeli skupaj še z, dvema stricema oziroma tri, tri hiše, sorodnikov in, stric Vinko je živel tako na hribu in od tam dol smo pač, poštamfali in smo se super smučali in je bilo to odlično v osnovnošolskih letih. Potem pa sem šla parkrat na smučišče še večje, potem sem pa to kar opustila. Nisem imela niti take družbe in tako. In potem je to šlo mimo. ja, to je bilo zelo luštno, kar smo imeli doma. se spomnim, da nisem imela kakšne družbe tam okrog, otrok in tega, in sva tako s to Miro štamfali in se, in se smučali in, luštno je bilo, luštno. Vsi otroci, nekaj otrok tudi, no, sosednjih, se je tam smučalo, neke skakalnice so delali tudi, pobje. tako ja, to, to je bilo res luštno. Lepi spomini. To pa ni. To pa ni, zima nekako niti ni. Mislim, nimam tako, preveč, definirano. Mislim, da poletje zadnja leta tudi ni, ker me ta vročina, kar matra. Mogoče bi lahko rekla, da je jesen. Pomlad tudi, ampak spomladi me tile cvetni prahovi kar mučijo, tako da mogoče je pa v resnici celo jesen najlepši, najljubši čas. sploh če je sončna in lepa, je v bistvu zelo barvita, a ne. Če je pa dež, je pa pač neugodna. Ampak ja, recimo, da jesen. Ja, v prostem času, kar precej gledam kakšne filme, zadnje čase tudi pogledam kakšne serije, ke mi prijateljica na ključek naloži. Sem zdaj od začetka spet gledala tele Prijatelje, Friends. tudi kakšne serije se na enem, ne vem, neki program, Epic Drama mislim, da je, so fajn serije. In, sem zdaj nazadnje eno fajno serijo gledala. tako da ja, rada pogledam kakšne dobre filme, prebiram, kakšne križanke, obiskujem tudi neki, neko dramsko sekcijo. tam se pač kakšne prizore naučimo, to potem ob koncu leta predstavimo našim sorodnikom, povabljenim, ne vem, v neki dvorani za trideset, štirideset ljudi. To potem predstavimo in mi je luštno tako, fajno druženje pa tako. nastopati je sicer kar, stresno, predvsem kar travmatično, ampak, je kar izziv, je pa druženje tam luštno in, tako. Kar nekaj fajnih ljudi spoznaš in, fino. Gremo tudi na kakšno predstavo, se menimo, da bi šli skupaj, pa tako. Sicer to nam nekako niti ne uspe najbolj, ampak nas tudi ni prav zelo veliko, v glavnem smo ženske, kakšen moški se najde, pa pol kmalu obupa. Je kar problem, no, ker smo taka majhna skupinica. Ampak, je luštno, je luštno. Tako da ... Kaj pa vem, kaj še v prostem času. Ne vem, res, kakšni sprehodi, pač druženje s prijatelji, tako, tudi pohajanje nekje naokrog s prijatelji. Zdaj se z eno prijateljico meniva, da bi šli v, mislim, da v maju ali v juniju, majčkeno to Julijano prehoditi. tam okrog Bovca. Tako da, ja, tudi planinarjenje mi je všeč, ampak zdaj nabiram kondicijo. Tako da potem pa upam, da bomo šli kam višje tudi. Gor so super. v bistvu niti ne vem čisto točno. To je pač neka mislim, da je neka krožna pot, neke etape so, lahko po dnevih, splanirane. ampak v resnici pa nisem še prav veliko se poglobila. Ampak mislim, da je tako, po sistemu, ke je zdaj več teh zadev. ne vem, Alpe Adria trail in take zadeve, čeprav te so pač tudi, greš v visokogorje. Mislim, da je ta Julijana zelo taka, lahko, če se ne motim. Zdaj ne vem, a je tudi več tras. tako da tole se moram zdajle poglobiti, da, da majčkeno naštudiram, kako in kaj. Ja. Zdaj pa kar nekaj pravilno slovensko govorim. A ti mene vidiš? Ampak sploh, ker čudno se počutim, če govorim tako po kmečko. Ja, ja, to, to je zelo tako ... Ampak tako, eno tako gnilo mešanico tolčem tule. zdaj v bloku sem, mislim, da ravno bo dve leti. Ja. Zdajle, zdajle bo dve, dve leti. super se počutim, tukaj mi je fino. ja, prej sem bila pa pač celo življenje v hiši, ampak pač je postalo prenaporno, prestresno, preveč finančno naporno, tako da potem smo se nekako odločile, da zadevo prodamo in, in jaz sem si pač tukaj našla stanovanje in mi je v bistvu lokacija tudi zelo všeč, čeprav, sem, prej nisem želela v taki visoki stolpnici nikoli živeti. Ampak tako je naneslo, da je bilo pomanjkanje stanovanj, in na koncu smo se potem kar za to odločili, ampak se je izkazalo, da je to krasna odločitev. lokacija mi je zelo všeč, tudi za sprehajanje mogoče še celo boljša kot prej. Imam tako blizu Križno. Tako, ne vem, všeč mi je. In drugače je in imam tudi prijatelje tule blizu. imam kar nekaj prijateljev v v bistvu tule lociranih in, je, je luštno in glede na to, da je to naselje, mislim da enajstih stolpnic in, in, naselje, ogromno naselje hiš, je presenetljiv mir. To me je v resnici kar skrbelo. Vseeno sem bila navajena navajena kar v miru, pač tako v eni taki mirni soseski živeti, z ne toliko ljudmi, ampak moram reči, da je mogoče tule včasih še celo bolj mir. tako da to me, to mi ni jasno, to, to me v resnici preseneča. Je pa tako, ne, ke smo v takile stolpnici, tule noter je čez štirideset ali skoraj petdeset stanovanj, in ko kdo prenavlja, kdo vrta, to se pa sliši. Če en v dvanajstem štuku vrta, jaz slišim vse isto. tako da, to je včasih majčkeno, majčkeno zoprno, ampak v resnici pa niti ne, no. Tako. Ni ravno problem, da bi me zbujalo sredi noči ali pa kakšne take zadeve. ja, ne, super je tukaj okrog, no. Res. Res sem zadovoljna. mislim, da ni nobene stvari, ki bi jo tule pogrešala. Mislim, imam balkon, V bistvu nič kaj ne pogrešam, da bi rekla, da vrt pogrešam. Pač grem ven. Grem lahko tudi k prijateljem, če, če hočem na vrt, če bi hotela. Tudi bratranca imam tamle zelo blizu in me vabi, da pridem tudi tja. Ampak imam balkon in imam na balkonu visečo mrežo in zaenkrat mi, nič ne pogrešam, no. Je pa res, da pa včasih pogrešam družbo. moji sosedi so bili, pač bratranec z družino, in kar pogrešam. So imeli tudi veliko živali pa, pač pogrešam. Jih pa kar zadnje čase pogrešam, tako da bo treba se kdaj kaj zmeniti. Tako. ta situacija, mislim, da je zdaj že za vse bila zelo neugodna, ampak, name niti nima tako groznega, vpliva. Mislim, zadnje čase mi gre že res vse zelo na živce, a ne. ampak v resnici sem jaz ravno menjala službo in takrat, ko sem prišla s Tenerifov, bi jaz mogla štartati s službo čez kakšen teden, ampak zaradi korone sem bila potem še en mesec doma. mislim, da vsaj en mesec. Potem sem pač v službi štartala in glede na to, da, da je bilo zelo omejeno, kar se tiče pacientov, je bilo za nekoga, ke štarta na novo, zelo ugodno. Tako da kar se tega tiče, je ta situacija meni celo majčkeno pomagala. drugače pa na celo situacijo pač, nimam skoraj komentarja, ker je to ... Ne vem. Ne vem, kaj naj sploh rečem, ampak, stvari so se mi zdi v ene konce res prenapihnjene in ne verjamem več vsega, kar, kar se govori, tako da upam, da bojo zdaj kmalu nehal, ampak ravno prej, sem slišala, da bo očitno še dolgo, dolgo, dolgo časa, bomo mogli nositi maske, kar jaz mislim, da mi, ke pač v zdravstvu delamo, da smo obsojeni za vedno, da bomo imeli maske v službi. Tako da to je zelo neugodno in zaradi teh mask imam tudi kar glavobole. in ni, ni, ni, ni v redu to. V službi moramo, mislim moramo, v službi je priporočljivo, da imamo gor še vizirje, kar je pa blazno zoprno, ker se vse blešči in nekako se trudim, da imam to gor, ampak, je zelo težko, no. tako. sicer zdaj, pri meni v službi je gužva nenormalna, zato ker povsod, naročajo, mi pa ne naročamo, tako da imamo včasih noro, v parih urah po štirideset ljudi. Tako da je kar, kar pestro, ampak, mine nam pa hitro. Tako da upam, da se čim prej zaključi, no. ampak zdaj vsi ti razni sevi. Zdaj se je še neki brazilski sev pojavil in afriški in angleški in, ne vem, ne vem. Pač, nimamo kaj, čez to bo treba na neki način. Zato pa pač čim več ven in poskrbeti zase. tako. Ja, ta zaprtost na občine je bila kar neprijetna, to moram reči. Pa čeprav name spet ni imela takega vpliva, ker jaz se pač v Kranj vozim v službo in pač teh težav nisem imela. Delam tudi v Ljubljani, tako da lahko se tudi kretam po po Ljubljani, a ne. Tako da ni, ni bilo to zame tako, travmatično, moja sestrična, ke je v Ljubljani, je pa zelo trpela, a ne. Ker pač smo zelo na vezi, se veliko vidimo, praktično vsak teden, tako da to zanjo je bilo pa kar, hudo. in za bratranca, ki živi v Cerknici je bilo, je bilo pa to velika izolacija in je kar, kar že psihično obremenjujoče. ja, s tem bratrancem sva pač, celo življenje, smo bili pač celo življenje sosedi, tako da, pač verjetno tudi če se ne bi nekaj zelo razumeli, je pač to ena prisotnost, ke je pač že od vedno. pa že od vedno naju je povezovala ta, ta ljubezen do živali, ker je on veterinar. tako da te živali, ke jih je on imel, so bile tako vedno v resnici na pol moje. že od vsega začetka, mislim, da sem bila jaz stara dve leti, ke je on dobil, mešanko, Živo. In ta Živa je bila veliko pri nas. Sploh ke je bil on pri vojakih, je ona zjutraj ob sedmih, preden je moj moj oče šel v službo, je bila že pred vrati, in zvečer, ko jo je ta Mira poklicala, je šla domov. tako da ta navezanost z živalmi je bila, povezanost z živalmi je bila od vedno. tako in tudi, njegovi, hčeri, sta zelo fletni in se tudi zdaj še, smo kar na vezi in tudi se občasno dobimo, kaj skupaj skuhamo in, se imamo luštno. Tako da upam, da to ohranimo še naprej in da se čim večkrat vidimo in slišimo. Po navadi pa, vedno naredimo, piščančje ocvrte, pariško ocvrte zrezke, oziroma dunajsko, in zraven še krompirček in, solatko. In še vedno naredimo kakšno slaščico. Cela pojedina. Hvala enako.